Señor Presidente, el Gobierno portugués acaba de introducir el peaje obligatorio en la autovía que une la región lusa del Algarve con la región española de Andalucía, lo que ha provocado un unánime malestar y rechazo, tanto del lado portugués como del lado español, ya que se trata de una vía muy transitada por europeos de ambas naciones y de terceros países, que utilizan esa zona de privilegiada naturaleza y clima como lugar de residencia habitual o de vacaciones. La medida ha producido sorpresa porque la construcción de dicha autovía se financió con fondos europeos, y también un efecto muy negativo en el transporte, en el comercio, en el turismo, razón por la cual el Presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha expresado su malestar y su protesta.